Wij willen nu graag dit punt aan de agenda toevoegen om te weten wat er precies gebeurd is.

En wat was precies de inhoud van het gesprek?